Je ne voulais pas intervenir à ce moment ci du débat. C'est une question que je voulais peut être poser au commissaire, Monsieur De Gucht. Il aura sans doute l'occasion de me répondre tout à l'heure, à l'issue du débat. Mais invoquer aujourd'hui le fait d'attendre l'avis de la Cour de justice, c'est une manœuvre dilatoire et, d'ailleurs, je voudrais savoir si vous trouvez normal que M. le Commissaire ait demandé l'avis de la Cour de justice après avoir négocié le traité? Est il normal de se demander à l'issue du parcours si le traité est en conformité avec les autres lois, notamment sur les libertés individuelles?